javítani. Harmadszor, egy európai elutasítja, hogy egy országot más mércével mérjenek mint egy másikat. Aki megsérti az Unió közösen vállalt szabályait, azt a többiek joggal kérik, hogy tartsa be azokat, de elfogadhatatlan, hogy azt kérjék számon Magyarországon, amit még soha előtte egyetlen uniós tagnál sem tettek. A Néppárt szerint mielőtt gyámság alá helyeznék Magyarországot, át kell világítani minden tagot, különben hiteltelenné válik a Parlament. Negyedszer, egy európai, mielőtt másokat kioktat, ügyel arra, hogy a saját magára vonatkozó szabályokat betartsa. Az az új intézmény, amelyet Magyarország feletti gyámkodásra felállítanak nem létezik az Unió jogában és nyíltan szembemegy a Lisszaboni Szerződéssel. Tisztelt